Ma, soprattutto, di cosa stiamo parlando qui, oggi? Oggi, voi tutti Commissione, Consiglio e la stragrande maggioranza dei parlamentari dovreste chiedere scusa ai cittadini europei. Voi che per tanti anni avete detto e ancora oggi continuate a dire che l'immigrazione è una grande opportunità per l'Europa. Voi che non avete ancora capito che non possiamo accogliere altri immigrati. Voi che continuate a dire, nonostante la strage di Parigi, che bisogna accogliere, integrare, volerci bene. Quello tenutosi a La Valletta è stato un tavolo con tanti capi di Stato assenti e chi era presente o era muto o era sordo. Ma lei, signora Mogherini, è ottimista e viene a dirci che tutto è andato bene a Malta, che finalmente l'Europa ha capito. Le chiedo perché ci sono voluti tanti anni per capire che bisognava fare i centri di identificazione in Africa? Che bisognava aumentare la cooperazione con l'Africa?

Le sue belle parole sono ridicole e purtroppo lei non è credibile come l'Europa non è credibile. Ora, dopo quello che è successo a Parigi, non bastano le parole. Bisogna agire, fare, subito e con coraggio. Non possiamo aspettare un anno e nemmeno un mese, non possiamo aspettare il prossimo summit Anni e anni di insensata accoglienza, senza i dovuti controlli, hanno lasciato entrare in Europa migliaia di clandestini, di cui ora non sappiamo nulla. Siamo vulnerabili perché non siamo in grado di proteggere i confini esterni e i confini interni non ci sono più. Immigrati clandestini e terroristi islamici girano tranquillamente. Bisogna subito sospendere Schengen senza se e senza ma.